Dziękuję bardzo za to pytanie.

To długo oczekiwane rozwiązanie dla konsumentów jest na stole, zaczyna funkcjonować, będzie w pełni funkcjonować w przyszłym roku. Potrzebujemy innowacyjnych rozwiązań, a nie myślenia tylko w ramach jednego państwa i w ramach tradycyjnego dostarczania paczek w jednym państwie, i doliczania zupełnie niepotrzebnych cen za te paczki, które przekraczają granice.